Signora Presidente, l'accordo tra Unione europea e Confederazione svizzera in merito alla cooperazione sull'applicazione del loro diritto della concorrenza è un'importante tappa che segna l'avvio di nuovi accordi di seconda generazione in materia. Tuttavia, preoccupa ai fini dell'efficacia degli accordi stessi, l'assenza di obblighi vincolanti, che lascia troppa discrezionalità alle parti, in particolare mediante la possibilità di far valere interessi rilevanti quale motivo per non applicare l'accordo. Inoltre, bisogna fare chiarezza sui provvedimenti da intraprendere in caso di scambio di informazioni riservate nell'ambito dell'accordo in questione, possibile divulgazione o utilizzo illecito delle informazioni scambiate.